virðulegur forseti það er að mörgu leyti viðeigandi að við hér á áttatíu ára afmæli sjálfstæðisflokksins minnumst þess með því að reyna að slökkva von hjá fólki og grafa undan trúverðugleika samstarfs okkar við alþjóðagjaldeyrissjóðinn það einfaldlega liggur fyrir af hálfu alþjóðagjaldeyrissjóðsins í fréttatilkynningum frá því í marsmánuði frá sendinefnd sjóðsins um að hér gangi allt í grófum dráttum eftir þeirri áætlun sem sett var og í yfirlýsingum fulltrúans hér á landi í síðasta mánuði um að hér gangi vel að fylgja eftir áætlunum og þess megi vænta að hér fari hjól efnahagslífsins að snúast áður en allt of langt um líður að yfirlýsingar og hræðsluáróður formanns sjálfstæðisflokksins hér á þessum fundi er einfaldlega í

stjórnmálaflokkar hér á alþingi virðast ekki gera sem er mikilvægi samstarfs okkar við alþjóðagjaldeyrissjóðinn vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn man eins og ég þann tíma hér í vetur þegar engin þjóð í heiminum að undanskildum færeyingum var tilbúin til þess að fjármagna hugmyndir okkar og rekstur okkar öðruvísi en með aðkomu alþjóðagjaldeyrissjóðsins og við eigum þess vegna að vita að það samstarf er gríðarlega mikilvægt og að auðvitað förum við áfram með sjálfsforræði í efnahagslegu tilliti sjóðurinn hins vegar gerir auðvitað þá kröfu að hér séu trúverðugar áætlanir í efnahagsmálum og þá kröfu um að þeim sé framfylgt því miður er enn ýmislegt enn í efnahagsmálum okkar óvissu háð ýmsar stærðir sem ekki enn liggja fyrir og þarf að vinna úr en þeir sem ráðast að sjóðnum og gera honum upp annarlegar ætlanir ýmiss konar og það að ganga beinlínis gegn hagsmunum íslendinga þeir ættu að hafa það í huga að alþjóðagjaldeyrissjóðinn er ekki staddur á íslandi að eigin ósk alþjóðagjaldeyrissjóðurinn vildi auðvitað fyrst og fremst vera laus við það að þurfa að vera að sinna þeim erfiðu verkefnum sem hér eru og geta þá einbeitt sér

einfaldlega lesið sér til um á vefnum að því að leysa úr þeim gríðarlegu erfiðleikum sem við stöndum frammi fyrir og að þeirri áætlun vinnur ríkisstjórnin og það starf hefur að mörgu leyti gengið mjög vel þar er auðvitað meðal annars brýnt að við í því samstarfi endurreisum trúverðugleika okkar á alþjóðavettvangi og hluti af því er þetta farsæla samstarf en líka það að við náum að ljúka viðræðum um icesave málin vegna þess að auðvitað er trúverðugleiki okkar á alþjóðavettvangi þar undir hvort okkur

alþjóðlegri samvinnu og um framtíð í efnahagslegu tilliti og hyggist leggja niðurstöður vanmetum iðulega tekjurnar þegar hagvöxtur er mikill þá virðist okkur líka hætta til þess að ofmeta þær þegar að samdráttur verður og hér þarf að grípa til verulegs niðurskurðar í ríkisfjármálum það er fagnaðarefni að heyra hversu viljug stjórnarandstaðan er til þess að ganga í það verkefni með ríkisstjórninni en ég vísa því á bug að það ætti að vera búið að ráðast í þær aðgerðir því það verðum við að gera í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins í þeirri vinnu að efnahagslegum stöðugleika sem fram fer á þeirra vegum og í samráði stjórnvalda og þeirra og ljúka á núna í júníbyrjun